Gospod predsednik, hvala za besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Dohodnina je v neposredni davek, se pravi, da je neposredno odmerjena zavezancu. Obsega vse pomembnejše oblike dohodkov fizičnih oseb, z izjemami in z olajšavami. Spreminjanje zakona, ki zadeva tako veliko število državljank in državljanov, je vedno priložnost za nastopanje. Pravilnost vsebine in napačnost sklepov pri tem nimata pomena, sta zanemarljiva. Trije so oziroma najmanj trije so temeljni postulati, ki jih predlagatelj zagovarja: prvi je dvig splošne olajšave iz tri tisoč tristo dva cele sedem evrov letno na sedem tisoč evrov, drugi je znižanje najvišje dohodninske stopnje s petdesetih odstotkov na triinštirideset odstotkov; in tretji postulat je samodejno usklajevanje davčnih olajšav s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Omejil se bom samo na prva dva temeljna postulata. Predlaganje zvišanje splošne olajšave na sedem tisoč evrov in znižanje najvišje mejne dohodninske stopnje s petdeset odstotkov na triinštirideset odstotkov bi pomenilo izpad prihodkov za okoli petsto triinšestdeset milijonov evrov, vendar ob upoštevanju dveh pogojev: na podlagi podatkov odmere dohodnine za leto dva tisoč šestnajst in ob predpostavki nespremenjene višine dohodkov. Ob tem se velja vprašati, kakšni so kompenzacijski učinki. Gre predvsem za predlog, s katerim bi zvišali razpoložljiv dohodek posameznikov; to bi lahko imelo vpliv na večjo zasebno potrošnjo, kar bi pomenilo višje prilive davka na dodano vrednost. Razbremenitev dohodnine ima najvišji vpliv v nižjih dohodkovnih razredih, ki so v večji meri kot ostali dohodkovni razredi likvidnostno omejeni in ves dodatni dohodek porabijo za potrošnjo. V največji meri je potrošnja te skupine zavezancev povezana z nakupom blaga, ki ima nižjo davčno stopnjo. Ob teh predpostavkah bi se prihodki iz davka na dodano vrednost lahko povečali za okrog trideset milijonov evrov. In na tem mestu, gospe in gospodje, se velja vprašati, poglavitni davčni vir financiranja česa je dohodnina. Najbolj nazorno si to lahko ustvarimo, če pogledamo Zakon o financiranju občin, v tistem členu, ki govori o lastnih virih financiranja občin in pravi takole: "Vir financiranja občin so prihodki od štiriinpetdesetih odstotkov dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin." Dohodnina je daleč najpomembnejši davčni finančni vir financiranja občinskih proračunov. Delež dohodnine v celotnih prihodkih občinskih proračunov se v slovenskih občinah giblje od šestdeset do petinosemdeset odstotkov, odvisno pač od njihove velikosti, predvsem pa od finančne zmožnosti rezidentov, ki na njihovem ozemlju plačujejo dohodnino. In posebej poudarjam, gospe in gospodje, govorim o celotnih prihodkih, ne samo o davčnih prihodkih, tu govorim tudi o nedavčnih, o kapitalskih in transfernih prihodkih. Kakršnokoli zmanjševanje tovrstnih prihodkov občinskih proračunov bi bilo popolnoma v neskladju s temeljnim načelom financiranja lokalne samouprave, ki govori, da morajo biti vsi razpoložljivi viri lokalnih oblasti v sorazmerju s pristojnostmi in nalogami, ki jim jih določa zakonodaja. Nekatere od teh izvirnih pristojnosti oziroma nalog, ki jih imajo občine, pa bi bile z zmanjševanjem temeljnega finančnega vira, ki se napaja iz dohodnine, temeljito okrnjene, bom omenil. Prvo gre za urejanje in vzdrževanje vodovodne in energetske komunalne infrastrukture. Is tega vira se gradijo, vzdržujejo in urejujejo lokalne ceste. Celotna lokalna javna cestna infrastruktura, od lokalnih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest. Iz teh virov se financira tudi organiziranje in pospeševanje služb predšolskega varstva in osnovnega šolstva. Celotno zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje tega, kar je v pristojnosti občin oziroma inštitucij lokalne samouprave. In iz tega vira se financira tudi, ali pa delno sofinancira, funkcioniranje požarne varnosti in organiziranje reševalnih pomoči. To so zgolj nekateri deli, nekatere izvirne pristojnosti lokalne samouprave, ki se financirajo iz dohodnine. Kakršnokoli zmanjševanje tovrstnih virov, bi v operativnem smislu pomenilo neobvladljive, pravzaprav nerazrešljive težave pri vsakodnevnem poslovanju občin kot inštitucij lokalne samouprave. V poslanski skupini Desus menimo, da je potrebno kakršnokoli zniževanje davka, ene davščine, ene vrste davka nadomestiti z drugim davčnim virom. Samo v takšnem primeru je kakršnakoli reforma davčnega sistema ali pa določenega davka nevtralna in ne bo povzročala zniževanja proračunskih prihodkov. Predvsem pa smo prepričani, da velja v prihodnosti sprejemati ukrepe na področju davčne politike, ki ne bodo povečevali ali pa potencialno povečevali dohodkovne neenakosti. Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo zato glasovala proti temu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.